Partnerstwo Wschodnie bez wątpienia jest w stanie pewnego kryzysu.

Mówię o tym z dwóch powodów po pierwsze, widać wyraźnie rozpiętość w ocenach tego, co udało się uzyskać. Nasi partnerzy mówią, że czynimy za mało, my uważamy, że ich reformy są niewystarczające i realizowane w niewystarczającym tempie.

I od razu zacznę od refleksji dotyczącej nas, eurodeputowanych.

Martwi mnie to, dlatego że prawidłowy dialog, dobra komunikacja musi za każdym razem oznaczać fizyczną obecność.